Herr Kollege Jahr, sind Sie auch mit mir der Auffassung, dass das System der Kriterien, das die Kommission jetzt für die Förderung benachteiligter Gebiete aufgestellt hat, das ganze Unternehmen auf den Kopf stellt? Sie selber wenn ich das richtig gelesen habe sind als junger Landwirt in Mecklenburg in der Krisengegend tätig gewesen und haben Ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Nur Weidegebiet, 20 Bodenpunkte, und eine Situation, dass das wirklich benachteiligte Gebiete sind.